Predsedujoča, predlagam, da kar stvar ni problem samo bukovžlaška zemlja, pa stara cinkarna, ampak so tudi javne površine v, otroška igrišča širom Celja, kmetijske površine, kot sem prej omenil, prah, onesnažen prah na, na, na, na, podstrešjih hiš. Predlagam, da je zadeva le tako široka in pomembna, da jo obravnava državni zbor in opravi širšo razpravo na eni svojih prihodnjih sej. Hvala lepa.